mannréttindanefndar sameinuðu þjóðanna málshefjandi er háttvirtur þingmaður guðjón arnar kristjánsson sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra einar kristinn guðfinnsson verður til andsvara en umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund